Na gruncie Traktatu Lizbońskiego Unia Europejska dysponuje Służbą Działań Zewnętrznych, która dotychczas ospale podchodziła do wydarzeń w tym regionie.

Z zadowoleniem należy przyjąć, że w przypadku Libii taka misja doszła do skutku. Jej celem jest ocena działań humanitarnych, ale potrzebne są również konkretne działania polityczne.

W naszym żywotnym interesie leży, by na najbliższym szczycie Unia zajęła zdecydowane stanowisko, podejmując działania korelowane z dyplomacją Stanów Zjednoczonych.